Spoštovani, hvala za besedo. K četrtemu členu, ki smo ga pač predlagali, amandma, v Levici, člen, naj bi opredelil zakonito pridobitev, uporabo in razkritje poslovne skrivnosti. Toda prvi odstavek četrtega člena definira le zakonito pridobitev, ne pa tudi zakonite uporabe in razkritje poslovne skrivnosti. Čeprav torej odstavek pridobitev poslovne skrivnosti, denimo za namen uresničevanja pravic delavcev in predstavnikov delavcev do obveščenosti in posvetovanja, opredeljuje kot zakonito, še vedno dopušča, da se uporaba ali razkritje poslovne skrivnosti za namen uresničevanja pravic delavcev ali predstavnikov delavcev do obveščenosti in posvetovanja interpretirata kot protipravna. Zato v Levici predlagamo amandma, v prvem odstavku se za besedo "pridobitev" doda besedilo "uporaba in razkritje". Hvala.